Maar gelukkig de laatste jaren ook in toenemende mate op de doelmatigheid.

Het gaat niet om geld herverdelen. Het gaat om het bereiken van duidelijke politieke doelen. Die moeten dan ook goed omschreven worden en de resultaten moeten heel goed te meten zijn. Ik hoop dat zowel de Europese Commissie als de Raad, als ook de leden van dit huis de rapporten van de Rekenkamer aandachtig lezen, want daarin staat keer op keer zo'n beetje op elk beleidsterrein dat het met die doelmatigheid niet goed zit. Vorige week nog kwam er een zeer kritisch rapport uit over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals voorgesteld door de Europese Commissie. Prima dat we gaan vergroenen, heel erg nodig. Maar de wijze waarop de Commissie wil vergroenen is met niet meetbare doelen, oftewel het geld wordt uitgegeven, maar de milieudoelstellingen zullen niet gehaald worden. Dus een oproep aan de Commissie namens de Commissie begrotingscontrole kijk nog eens zeer nadrukkelijk naar de doelmatigheid, het bereiken van de politieke doelen.